Pane předsedající, při své práci ve Výboru pro dopravu a cestovní ruch jsem vždy prosazoval opatření směřující ke zvýšení bezpečnosti, ke snížení počtu úmrtí a zranění na našich silnicích. Mimo jiné doma jsem podporoval projekt Bezpečné přechody. Z toho důvodu myšlenku systému eCall vítám. Na druhé straně jsem ale vždy ctil svobodné rozhodnutí zákazníků a možnost volby. Nerad bych se dožil doby, kdy Brusel ve snaze ochránit spotřebitele zakáže motorky, lyže nebo cokoliv jiného, co uzná za nedostatečně bezpečné. Velmi silně vnímám pokusy omezovat volbu zákazníků, i když vím, že ne vždy je bezpečnost jejich jedinou prioritou. Je to jednoduše jejich právo a jejich volba. Stejně jako má zákazník při koupi vozu možnost připlatit si za vyšší počet airbagů či nejrůznější jízdní asistenty, musí i v případě systému eCall mít právo volby. Na druhé straně členské státy svojí nečinností nesmí stát v cestě těm, kdo se pro systém eCall rozhodnou. Nezbytná infrastruktura center tísňového volání by proto vzniknout rozhodně měla.